Unijní ochranná známka je velice úspěšný projekt už nyní a i přesto si dovolím říci, že se nám nyní podařilo dohodnout takové změny stávající legislativy, které budou mít pozitivní dopad na všechny ty, kteří ochranné známky využívají. Jsem zároveň přesvědčen, že dohodnutá reforma nebude mít žádné zásadní negativní vedlejší důsledky v oblastech, kterých se úprava ochranných známek může dotýkat. Domnívám se, že navrhovaná úprava zpřehlední a zjednoduší proceduru, sníží poplatky a celkově je důkazem, že unijní legislativu lze měnit ku prospěchu jejích uživatelů. Změna jména agentury OHIM stejně jako další změny vyplývající z Lisabonské smlouvy jsou důkazem toho, že vývoj evropského práva umožňuje i konkrétní změny, které jsou srozumitelné široké veřejnosti.